Signor Presidente, onorevoli colleghi, le Nazioni Unite, lo scorso settembre, adottando una dichiarazione politica sulla copertura sanitaria universale, hanno preso un impegno importante, solenne. Non sarà però scontato dare corpo concreto e tangibile a questo traguardo. La salute per tutti, infatti, è un diritto che dovrebbe essere indiscutibile, ma sappiamo che non è sempre certo così e raggiungere un'effettiva copertura sanitaria universale vuol dire garantire a tutti l'accesso a servizi sanitari essenziali di qualità, la disponibilità di medicinali e vaccini essenziali sicuri ed efficaci, la reperibilità di infermieri, medici e anche operatori sociali. Vuol dire prendersi l'impegno di non lasciare indietro nessuno e per questo serve una radicale inversione di rotta in alcuni contesti e sempre e comunque un investimento significativo. Non si tratta di un costo, si tratta di un investimento.